virðulegi forseti það er að mínu viti afskaplega ánægjulegt að hafa fylgst með því á síðustu áratugum hvernig

undið fram það eru ekki nema örfáir áratugir síðan fólk með ýmiss konar þroskahömlun fötlun og fjölfötlun var einfaldlega útilokað frá okkar samfélagi hvort heldur kom til heilsugæslu

mörgum glæsta sigrum á þessu sviði en enn er ekki nóg að gert til að fólk sem býr við þroskahömlun og ýmiss konar fötlun sé sett á sama stall og svokallað heilbrigt fólk í þessu samfélagi sú var tíðin að fólk með þroskahömlun og fötlun átti þess vart kost að ganga til grunnmennta í landinu það hefur verið unnin bragarbót á því þá mætti þessu fólki næsti veggur sem var framhaldsnám og lengi vel var það svo að úllen dúllen doff aðferðin var notuð þegar fólk með þroskahömlun útskrifaðist úr grunnskólum og fékk inni í framhaldsskólum sumir fengu inni aðrir ekki þrátt fyrir landslög þrátt fyrir margsettar reglugerðir í hinum og þessum ráðuneytum þetta er að mínu viti einhver mesta hneisa sem við höfum búið við lengi vel en ég endurtek það sem ég gat um áðan að margir sigrar hafa unnist sem betur fer og nú stendur fólki til boða diplomatanám í háskóla íslands og þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál það er út af fyrir sig mikil fullnægja að horfa á fólk sem býr við þroskahömlun og ýmiss konar fötlun eiga möguleika á að taka þátt í atvinnulífinu og taka þátt í framhaldsnámi eins og hver annar gegn einstaklingur á íslandi og ég held að það sé einu sinni svo að hvert samfélag sé best stætt á því hvernig það akkúrat kemur fram við þá sem standa höllustum fæti og eiga minnsta möguleikana í þessu hraða samfélagi sem við búum í ég spyr því hæstvirtur menntamálaráðherra hvort hann muni beita sér fyrir því að framhald verði á